Im Russischen ist der Ausdruck für Regierung prawitelstwo. Aber umgangssprachlich benutzt niemand dieses Wort, die Regierung wird schlicht und ergreifend als wlast bezeichnet, als die Macht. Das ist das Verständnis russischer Macht und Machtausübung auch in dem Raum zwischen der Russischen Föderation und der Europäischen Union. Es geht um Macht. Dieser Gipfel war kein Gipfel, das war ein Abstieg vom Gipfel. Es müsste auch endlich ein Abstieg von der Rhetorik her sein, dass wir nicht länger von einer strategischen Partnerschaft mit Russland reden, von der keine Rede sein kann. Russland tritt uns als strategischer Wettbewerber gegenüber. So einfach ist das.

Aber wie Kollege Fleckenstein gesagt hat Wo sind die gemeinsamen Werte, wo sind die gemeinsamen Ziele, die man für eine strategische Partnerschaft braucht?

Das bedeutet, wir müssen einfach nüchtern an diese Frage herangehen, wir müssen nüchtern mit den Russen reden. Wir müssen nüchtern den Status quo so gestalten.

Wir brauchen Partnerschaft in der Außenpolitik, wir brauchen eine Förderung der Menschenrechte in der Innenpolitik, wir brauchen wirtschaftliche Kooperation. Diese Ziele können irgendwann einmal eine strategische Partnerschaft ausmachen, aber heute sind wir garantiert noch nicht an diesem Punkt. Russland ist im Kern eine Status quo Macht, die alle Konflikte Transnistrien, Abchasien usw. am Laufen halten will. Jetzt hat es mit der Ukraine einen weiteren Konflikt gegeben. Wir wollen euroatlantische Integration. Das funktioniert nicht.